Pani Przewodnicząca! Sprawozdawcy włożyli wielką pracę w ocenę programu sztokholmskiego i szacunek za to, natomiast niestety znalazło się w tym sprawozdaniu szereg takich propozycji i zapisów, które trudno poprzeć. Myślę, że w niektórych punktach to sprawozdanie odchodzi od samej treści programu sztokholmskiego i np. uwagi dotyczące systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego, jednomandatowe okręgi wyborcze, postulowane w tym sprawozdaniu, to są stwierdzenia, które nie powinny tu mieć miejsca. To są sprawy wewnętrzne państw członkowskich, są różne tradycje, różne systemy wyborcze, nie powinno się na poziomie europejskim w to ingerować.

Powinniśmy udoskonalać istniejące instytucje, nie tworzyć nowych, a prokuratura to już jest instytucja o charakterze superpaństwa.